Die Ergebnisse sind hervorragend, Herr Draghi, und ich möchte Ihnen ausdrücklich Dank sagen für Ihr gutes Krisenmanagement! Auch wenn wir nicht mit allen Dingen einverstanden waren, hat die EZB die politische Handlungsunfähigkeit überwunden. Sie waren es, der dazu beigetragen hat, dass die Eurokrise, die Eurostaaten Krise sich nicht verschärft hat.

Da können Sie uns doch nicht vereinnahmen, dass wir diesem Mist, der da zum Teil drinsteht, zustimmen. Und ich sage ausdrücklich, wir sind entschieden gegen eine europäische Einlagensicherung. Und wir sind entschieden dagegen, dass das Mandat der EZB ausgedehnt wird ohne eine Vertragsänderung. Die Verträge sind eindeutig Die EZB ist für die Geldpolitik zuständig, sie ist unabhängig, sie hat die Preisstabilität zu wahren, sie ist international für die Eurozone verantwortlich. Aber nicht für Arbeitslosigkeit, Schuldenabbau, Strukturreformen! Das ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten. Und die Mitgliedstaaten, die das nicht erfüllt haben, müssen sich dieser Aufgabe stellen und hier nicht die EZB und ihren Präsidenten an den Pranger stellen! Lassen Sie mich einen Punkt erwähnen, bei dem ich nicht mit der EZB einer Meinung bin Das ist die Ausdehnung des Mandats auf der Grundlage von Artikel 126 Absatz 7 des EU Vertrags. Darin steht eindeutig, dass die Europäische Zentralbank nur bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufsicht übernehmen kann. Das rechtfertigt nicht die vollständige Übernahme der Bankenaufsicht. Und deshalb bin ich der Meinung, trotz aller Beschlüsse bedarf es auch hier einer Vertragsänderung. Trotzdem vielen Dank für Ihre gute Arbeit!